Panie Przewodniczący! Niewątpliwie największą prześladowaną grupą religijną na świecie są chrześcijanie. Prześladowania chrześcijan obejmują już w tej chwili 128 państw. Parlament Europejski dotąd zajmował się i mam nadzieję, że w tej kadencji jeszcze bardziej intensywnie będzie się zajmował obroną praw chrześcijan, ale jeżeli chcemy być wiarygodni w obronie praw chrześcijan, musimy zwracać uwagę również na prześladowania innych grup religijnych. Niewątpliwie jedną z najbardziej prześladowanych grup religijno etnicznych jest lud Rohingja. Prześladowania, które rozpoczęły się kilkadziesiąt lat temu, niestety są również kontynuowane po okresie demokratyzacji Mjanmy. Wszyscy liczyliśmy, że po 2015 roku, kiedy Narodowa Liga na rzecz Demokracji przejęła władzę w Mjanmie, te prześladowania ustaną. Niestety ponad 700 tysięcy osób zostało wypchniętych z Mjanmy do Bangladeszu już od 2017 roku, a 600 tysięcy, które pozostało w Mjanmie, wciąż jest prześladowanych.